Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consumul de energie trebuie redus. Acest lucru este necesar pentru a face față provocărilor și a limita dependența de combustibilii fosili. Țara mea și a propus o reducere a consumului de energie primară de 19 pentru anul 2020, însă ținta este una foarte ambițioasă și, în același timp, foarte greu de atins. Direcțiile principale de acțiune vizează eficientizarea sistemului de producere și distribuție a energiei, dar și informarea populației. În acest scop, fondurile structurale au o contribuție importantă, iar monitorizarea progreselor asigură implementarea corectă și coerentă a proiectului, precum și îndeplinirea indicatorilor stabiliți. Consider că un acces prioritar ar trebui să fie acordat în continuare energiei regenerabile și investițiilor în acest domeniu. România încurajează tot mai mult acest tip de energie și urmărește continuarea promovării surselor regenerabile de energie prin intermediul certificatelor verzi.